De todos modos, hay otros elementos también muy importantes que aparecen novedosos en el informe del Tribunal de Cuentas para 2010 donde aparecen todos los temas relacionados con la ingeniería financiera que nos anuncian preocupaciones nuevas porque, siendo instrumentos fundamentales para ampliar y complementar la financiación, sobre todo de proyectos que van más allá de la

Y también querría preguntar por la frecuencia del error en la política de IDi.